So etwa die Pläne der Kommission für sogenannte Mobilitätspartnerschaften, um dem Massenansturm aus Nordafrika auch noch einen legalen Anstrich zu geben.

Unsere Mitbürger wollen keine offenen Grenzen, sondern Wiedereinführung der Kontrollen und eine Stärkung von Frontex. Dies sollte auch beim kommenden Ratsgipfel bedacht werden, wenn über die sogenannten Fortschritte der Immigrationspolitik beraten wird.